Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Mut und Entschlossenheit zählen leider nicht immer zu den Qualitäten der Kommission und dieses Hauses, selbst wenn der politische Wille vorhanden ist. Als Resultat davon müssen wir heute eingestehen, dass wir die Ziele des Siebten Umweltaktionsprogramms definitiv nicht erreichen werden, denn das hätte eine Überarbeitung vieler Politikbereiche erfordert allen voran die Gemeinsame Agrarpolitik, die gerade wieder überprüft wird. Somit könnte die Kommission nun unter Beweis stellen, wie ernst sie die Umweltziele nimmt. Wir dürfen gespannt sein, ob sie Anreize für höhere Umweltstandards in der Landwirtschaft vorschlagen wird, ob sie den Pestizideinsatz massiv reduzieren will und dem übermäßigen Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung endlich einen Riegel vorschieben wird. Die Kommission muss endlich erkennen, dass substanzielle Verbesserungen im Umweltschutz und für die Lebensmittelsicherheit nur zu erreichen sind, wenn sich Produktionsmethoden und gesellschaftliches Konsumverhalten gravierend verändern. Herr Kommissar, Sie könnten dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Nur Mut Wagen Sie einmal das Unmögliche! Vielleicht klappt es dann auch, in der Zukunft die Umweltziele zu erreichen.